Týka sa to najmä migrujúcich skupín obyvateľstva, ktoré cestujú za prácou do iných krajín, kde mnohokrát nepoznajú jazyk a miestne predpisy a potom samozrejme si nedokážu vybudovať také pozície, aké patria domácim zamestnancom. Napriek tomu si ale myslím, že je dôležité, aby sa Európska únia usilovala o to, aby pravidlá a dohody Medzinárodnej organizácie práce boli aplikované v medzinárodných zmluvách aj s tretími krajinami, pretože ako poznáme pracovný trh a pracovné podmienky v Ázii, v Afrike alebo v iných oblastiach sveta, nazdávam sa, že musíme sa usilovať o to, aby postavenie pracujúcich aj v týchto regiónoch, aj v týchto oblastiach bolo

Takže ja osobne podporujem pána poslanca Falbra a jeho správu a som presvedčený, že otvára cestu na zlepšenie týchto pravidiel aj v Európe.